Hasta el comisario Cañete parecía preocupado por el futuro del planeta.

Les da miedo a ustedes escuchar la verdad. La mayoría de las políticas europeas profundizan en la dinámica suicida de acelerar el cambio climático, y aquí tenemos el ejemplo perfecto resucitar el TTIP.

Comisaria Malmström, ustedes se comprometieron a que la implementación del Acuerdo de París fuese una condición sine qua non para firmar tratados comerciales. Todos sabemos aquí lo que Trump piensa del cambio climático y que reniega del Acuerdo, pero los negocios son los negocios y parece que eso a ustedes les pesa más que el futuro del planeta.

Pero hoy, además, hay una juventud en pie junto con un movimiento feminista que no van a permitirles sacar adelante políticas que comprometan nuestro futuro.